Diese hat für meine Fraktion und mich besondere Bedeutung. Deshalb freut es mich, dass wir immerhin eine Aufstockung der Gelder für den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit auf 600 Mio. EUR erreicht haben, auch wenn ich mir mehr gewünscht hätte. Zweitens Finanzierung des Europäischen Solidaritätskorps. Die Idee des ESK begrüße ich es bringt junge Menschen zusammen und stärkt die europäische Solidarität. Als Haushaltsberichterstatter für dieses Thema ist es mir aber wichtig, auch an dieser Stelle noch einmal zu betonen, dass neue Initiativen neues Geld verlangen. Drittens möchte ich den Punkt der Armutsbekämpfung weltweit ansprechen. Wir haben die verantwortungslose Kürzung um 6 bei den Entwicklungsausgaben verhindert. Mit der Mittelerhöhung in Rubrik IV des Budgets Europa in der Welt haben wir bereits jetzt ein erstes richtiges Zeichen gesetzt.